Frau Präsidentin! 30 Jahre nach der ersten Direktwahl zum Europäischen Parlament brauchen wir eine grundlegende Reform des Wahlsystems. Die Defizite der Europawahlen sind ja offensichtlich. Wir dürfen nicht stagnieren, wir dürfen nicht stehenbleiben, sondern wir müssen den nächsten Schritt vorwärts tun.

Genau das ist unser Problem. Die politische Klasse hat einen nationalen Diskurs. Die Debatten bleiben im nationalen Raum hängen. Wir haben keine übergreifende europäische Debatte, keinen europäischen politischen Raum, und die europäischen Listen würden die politische Klasse zwingen, sich zusammenzusetzen und europäisch zu denken, europäisch zu argumentieren und auch die Alternativen für die Bürger sichtbar machen, welches Europa sie bei der Wahl dann zur Auswahl haben.

Wir brauchen diese Vision, und wir sollten nicht nachgeben.